Dvajseto stoletje je zaznamovala cela vrsta totalitarnih sistemov. Evropo, kjer je bilo ogromno število žrtev, in mnogim med njimi ni bilo enostavno priznanih pravic in statusa žrtev. Drugo polovico dvajsetega stoletja pa so zaznamovale politične skupine, ki so na poseben način v Španiji in na Irskem, Italiji, Grčiji bile svoj politični boj in pustile za sabo celo množico žrtev. Sedaj pa se soočamo z množičnim terorizmom, kjer praktično nihče ne ve, kdaj, na katerem mestu bo udaril terorizem, ki nasprotuje družbeni ureditvi, nasprotuje družbenim ureditvam in politikam posameznih držav, zato pušča za sabo celo vrsto žrtev.

Se pravi predlog, da pripravimo direktivo in se na ta način posvetimo na eni strani žrtvam, ki jih pušča za sabo terorizem, po drugi strani pa tudi preprečimo razloge, zakaj do terorizma sploh prihaja.